Il faut évidemment une intervention d'urgence, et je vous remercie pour l'intervention humanitaire que vous faites. Une information de la population, le travail avec les communautés locales, c'est important. Mais il faut surtout soutenir une politique à plus long terme en RDC, qui rende l'accès à la santé efficace et accessible à tous.

le monde de l'entreprise a demandé que cette loi soit reportée à 2021, en matière d'application. Pourquoi? Parce que le monde de l'entreprise ne veut pas payer pour les ressources. Aujourd'hui, ce pays est un pays riche et les gens sont là, assis sur des mines d'or et en même temps, ils meurent. Alors quand j'entends qu'il faut traiter Ebola parce que c'est contagieux pour le monde, je dis il faut traiter Ebola parce que c'est contagieux en RDC pour les Africains et c'est là qu'il faut agir.